Je mi veľmi ľúto, že som nemohla podporiť túto iniciatívnu správu. Pritom dlhodobo zastávam názor, že Európa potrebuje pevnejší sociálny pilier.